Herr Präsident, sehr geehrter Herr Ministerpräsident! Danke herzlichst für diese inspirierende Rede für ein Europa für Menschen.

Meine Frage richtet sich an Sie bezüglich der Frauenfrage. Wir haben einen fix und fertig verhandelten, im Parlament schon vor langer Zeit abgestimmten Bericht auf dem Tisch, in dem es heißt, dass Frauen und Männer die gleichen Chancen haben sollen, in Aufsichtsräten weiterzukommen. Was können wir erwarten?

Sie sprechen sich absolut dafür aus.

Um diese Frauenfragen auch artikulieren zu können, braucht es auch die Stimme der Frauen, die sich im Europäischen Parlament auch stärker einbringen können, indem sie das Wort bekommen.